Este, de fapt, omagiul pe care Parlamentul îl adresează domnului Nikiforos Diamandouros, după 10 ani de activitate. Dragă prietene Nikiforos, îți mulțumesc pentru disponibilitatea și contribuția în promovarea culturii bunei administrații și a transparenței în cadrul Uniunii Europene. Doresc să mi exprim recunoștința pentru modul integru, riguros și cu distincție în care ați acționat în acești 10 ani de zile. Unul dintre dosarele de succes ale anului 2012, cum s a menționat, a fost cel referitor la Aeroportul Internațional de la Viena. O cooperare impecabilă, al cărei rezultat a fost votat în unanimitate, a permis Comisiei pentru petiții și Comisiei Europene să identifice soluțiile pentru viitor. Acest raport ne a oferit, în egală măsură, posibilitatea să contribuim la amendarea proiectului de directivă referitor la impactul de mediu, în așa fel încât, pe viitor, aceste lucruri să fie imposibil de repetat. Nu pot decăt să salut Raportul Zanoni, care urmează a fi adoptat în prima sesiune din octombrie și care se inspiră inclusiv din activitarea Comisiei pentru petiții și din cooperarea impecabilă dintre noi și Ombudsman. Îmi permit să adaug că 52,7 din anchetele din anul 2012 deschise de către Ombudsmanul European au vizat Comisia Europeană și îndemn Comisia Europeană să constate că e loc de bună administrare și la acest nivel. Închei spunând că standardele stabilite de dumneavoastră sunt astăzi standardele de la care pornește noul Ombudsman și sunt convins că și cooperarea cu doamna Ombudsman O'Reilly se va ridica la același nivel.